Wielu moich rodaków regularnie odwiedza ten kraj w celach wypoczynkowych. W ostatnich tygodniach byliśmy świadkami narodowego zrywu Egipcjan, który doprowadził do ustąpienia prezydenta Mubaraka po 30 latach autorytarnych rządów. To zawsze właściwa droga, gdy zwycięża wola narodu i za to należy się Egipcjanom uznanie. Głosując za rezolucją, wyrażam nadzieję na szybkie ustabilizowanie sytuacji politycznej w Egipcie i dalszy rozwój pozytywnych relacji z krajami europejskimi. Niedawno byliśmy świadkami haniebnych wydarzeń związanych z dyskryminacją chrześcijan koptyjskich, dlatego skoncentrowanie działań unijnej dyplomacji na rzecz stabilizacji i porządku w tym kraju jest warunkiem niezbędnym prawidłowego rozwoju wzajemnych stosunków. Należy również uczynić wszystko, aby zbliżające się wybory odbyły się w sposób niebudzący zastrzeżeń i zgodny z demokratycznymi zasadami.